Nous ne sommes pas dans un débat avec des questions sous forme de cartons bleus et nous reprenons les prises de parole.